Madame la Présidente, quel honneur pour moi d'avoir à répondre à toutes ces questions! Concernant la question de savoir dans quels pays en voie de développement il y aura des recherches sur l'extraction des gaz de schiste, à ma connaissance, des pays comme l'Afrique du Sud et le Maroc ont déjà entrepris des recherches.